Monsieur le Président, la recherche d'économies est un véritable enjeu, enjeu permettant de réduire la dépendance de notre territoire, enjeu permettant de dégager des masses financières importantes pouvant financer la recherche sur de nouvelles productions énergétiques, enjeu permettant de revitaliser nos territoires. Si l'efficacité énergétique des bâtiments doit être au centre de nos préoccupations, il est indispensable que les objectifs et l'action de l'Union, comme des États membres se focalisent sur le logement social car ce sont les plus modestes qui doivent bénéficier, en priorité, de l'effort sur l'efficacité énergétique. Il faut en effet en finir avec ce scandale qui impose aux plus pauvres les plus grosses factures énergétiques, alors qu'au nom de l'efficacité énergétique, on organise des niches fiscales qui permettent aux plus riches d'abaisser leurs factures tout en payant moins d'impôts. Une vraie politique d'efficacité énergétique devrait aussi impliquer la possibilité de vendre de l'électricité à moindre coût aux chemins de fer, aux métros, aux tramways, comme cela se faisait en France avant que les directives européennes sur le marché unique de l'énergie ne l'interdisent. Dès lors, l'une des premières mesures consisterait à casser le marché unique de l'énergie électrique dans l'Union car la concurrence sur un produit comme l'électricité, qui ne se stocke pas et se transporte mal, est une aberration au regard de l'efficacité énergétique. Enfin, l'efficacité énergétique ne créera des emplois de qualité que si elle s'appuie sur une véritable initiative industrielle stratégique de l'Union s'affranchissant des contraintes du marché libre.